Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak Unia reaguje na wyzwania dnia dzisiejszego pandemia i dnia jutrzejszego Unia jako podmiot fiskalny posiadający zasoby własne. Rozmawiamy także o sprawach jeszcze ważniejszych, wręcz kluczowych dla istnienia Unii Europejskiej o wartościach, które nas łączą, a przynajmniej łączyć powinny. W moim kraju, w Polsce, kwestia poszanowania zasad praworządności znajduje się w centrum gorącej dyskusji. Z kręgów rządowych płynie narracja, że powiązanie praworządności z funduszami unijnymi ma jedynie charakter pośredni i w gruncie rzeczy stanie się martwą literą. Mechanizm powiązania praworządności z funduszami oraz konkretne decyzje w tym zakresie podjęte przez Radę Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje zasada większości kwalifikowanej, będą musiały być zatwierdzone przez Radę Europejską, gdzie Polska wobec panującej tam zasady jednomyślności postawi weto. Tym samym proszę mi wybaczyć ironię Polska obroni swoją suwerenność, będzie mogła bezkarnie łamać zasady praworządności.

więc Panią Przewodniczącą, czy ta narracja jest słuszna, czy też wynika z niezrozumienia konkluzji przyjętych przez Radę Europejską? A może ze świadomego mijania się z prawdą? Jasną odpowiedź na to pytanie jesteśmy winni Polakom, ale myślę, że także i wszystkim Europejczykom.